Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues, comme vous le savez, depuis plus de dix ans maintenant, l'Union européenne tente de se doter d'instruments législatifs en matière d'immigration économique. À une approche initialement globale, la Commission a préféré une approche sectorielle. Cette proposition de directive met en lumière la nécessité d'une politique commune en matière d'immigration légale et notamment économique. Nous avons jusqu'à présent légiféré en matière d'immigration illégale, de contrôle des frontières, de politique des visas. Il était temps d'avancer ensemble en matière d'immigration économique, car l'Union européenne doit faire face à des défis communs à tous ses États membres, qui exigent des solutions communes au niveau européen. Ces défis sont le déclin démographique et le vieillissement de la population européenne. En effet, en raison de ces deux maux qui touchent l'Europe dans son ensemble, les prévisions globales en matière d'emploi laissent apparaître des pénuries de main d'œuvre sensibles dans les années à venir. Il est donc nécessaire de trouver des solutions au niveau européen pour répondre aux besoins du marché du travail et l'immigration économique est une des solutions qu'il nous faut explorer.

Déterminer une approche européenne de la gestion de l'immigration légale signifie l'organiser en tenant compte évidemment des besoins et des capacités d'accueil de chaque État membre. Comme il est dit dans les articles 1 et 8 de cette proposition de directive, les États restent maîtres du nombre de migrants qu'ils souhaitent admettre sur leur territoire national. Nos gouvernements ont œuvré de manières diverses pour régler l'immigration économique accords bilatéraux, quotas, mesures de régulation mais aucune de ces mesures ne s'est révélée véritablement efficace pour gérer les flux migratoires légaux et lutter par la même occasion contre l'immigration irrégulière.

C'est en organisant d'une manière optimale l'immigration légale que nous parviendrons à mettre un terme à l'immigration illégale. Et c'est là tout l'enjeu de l'adoption de ce paquet de mesures présenté voilà déjà cinq ans par la Commission. Qu'apportera cette directive permis unique au paysage juridique existant en matière d'immigration économique? À la différence de la directive carte bleue, cette directive ne porte pas sur les conditions d'admission des travailleurs originaires des pays tiers, mais elle vise à gommer les différences qui existent entre les différentes législations nationales s'agissant de la procédure de demande d'un permis de travail et d'un permis de séjour, et des droits conférés aux étrangers qui travaillent légalement dans l'Union européenne. Il n'existe pas encore d'instrument européen couvrant l'ensemble des droits offerts aux ressortissants des pays tiers qui travaillent et résident légalement dans l'Union. Cette directive mettra donc un terme à ces différences de protection entre ces travailleurs en assurant l'égalité de traitement avec les travailleurs nationaux dans un nombre significatif de domaines conditions de travail, éducation et formation professionnelle, protection sociale, accès aux biens et services, avantages fiscaux. Ce socle commun tend ainsi à offrir à ces personnes une protection contre les exploitations en leur garantissant le bénéfice d'un statut juridique sûr et protecteur. Il permet également de lutter contre la concurrence déloyale qui s'exerce au détriment des travailleurs européens. En effet, ce différentiel de protection conduit à terme à favoriser le recrutement de main d'œuvre peu qualifiée et faiblement protégée aux dépens des travailleurs européens. Par ailleurs, cette directive simplifiera les procédures d'admission à des fins d'emploi.

L'adoption de cette directive apportera donc des avantages majeurs aux migrants, aux employeurs et aux administrations nationales et permettra, à terme, une meilleure gestion des flux migratoires légaux.

Présentons nous comme des interlocuteurs crédibles prêts à relever ce défi de taille qu'est la gestion de la pression migratoire aux portes de l'Europe.